Acest caz reflectă o situație în ansamblul nedemocratică în Rwanda, unde adversarii regimului Kagame sunt hărțuiți, intimidați și persecutați.

Doamna Ingabire a fost nominalizată în 2012 pentru Premiul Saharov al Parlamentului European pentru libertatea de gândire. Este încarcerată acum pentru că a îndrăznit să și apere tocmai această libertate de conștiință. Este un gest sfidător din partea autorităților ruandeze, atât față de valorile democratice și normele internaționale cât și față de Uniunea Europeană.